Het zijn twee belangrijke verordeningen om de interne markt te verbeteren. Er komt meer veiligheid, er komt een beter milieu, meer duidelijkheid voor de producenten en de consumenten, minder kosten, vooral administratieve lasten, en vooral minder regels. Als liberaal ben ik daar wel erg voor.

Willen wij meer zichtbaarheid, bijvoorbeeld aan de zijkant, om de veiligheid te garanderen?

Ik hoor bijvoorbeeld vaak klachten dat tractoren met aanhangers worden ingezet, terwijl aan de andere kant vrachtwagens worden ingezet die aan veel ingewikkelder typegoedkeuring moeten voldoen.

Maar in de toekomst zou ik graag willen dat wij dossiers zoals dit wat politieker maken waardoor ook de burgers die buiten dit gebouw zitten wat meer geïnteresseerd zijn in ons werk. Dan kunnen we politiek vuurwerk verwachten. Ik hoop dat dat gaat lukken.